Voorzitter, wij bespreken de laatste begroting onder het Verdrag van Nice en volgend jaar zal het echt anders zijn. Volgend jaar zal het Parlement voor het eerst in staat zijn de tanden te zetten in bijvoorbeeld het landbouwbeleid, maar ook in de uitgaven voor visserij. Deze helft van de begroting komt dan eindelijk onder bereik van het Parlement en ik kan u zeggen, ik kijk daarnaar uit.

Goed dat er meer geld gaat naar energie en onderzoek en ook naar de ontmanteling van de Bulgaarse kerncentrale Kozloduy, maar mijn probleem zit bij de hoofdlijnen van de Europese begroting. Maken de Europese bijdragen onze economie echt klaar voor de toekomst?

Laten we onszelf niet voor de gek houden! Laten we de aankomende budget review van de financiële vooruitzichten gebruiken om onze pijlen te richten op de toekomst. Ik roep dus de Raad en de Commissie op om deze review echt serieus te nemen en niet als een grapje te beschouwen.

Maken we van Europa een openluchtmuseum waar Amerikanen, Chinezen, Indiërs, mooie cultuur kunnen zien en lekker kunnen eten of maken we van Europa een dynamische vooruitstrevende regio, een waar de rest van de wereld met jaloerse blik naar kijkt? Of met andere woorden, kiezen wij voor stilstand of vooruitgang? Mijn antwoord mag duidelijk zijn. Laten we ook de financiering van de Europese Unie onder de loep nemen. We zullen hoe dan ook naar een systeem van eigen middelen moeten. De Commissie gaat daar op verzoek van ons, liberalen, een voorstel voor doen. ik kijk daarnaar uit. Het huidige systeem geeft de Unie te weinig armslag en heeft het perverse gevolg dat lidstaten meer geïnteresseerd zijn in hoeveel ze weer terug kunnen krijgen in plaats van in de vraag of de Europese bijdrage ook echt effect heeft. Overigens ben ik van mening dat we veel meer moeten doen om de neergang van biodiversiteit in de wereld te stoppen.